Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo sul nucleare iraniano aveva come scopo primario la riappacificazione dell'Occidente con una nazione strategica in una regione calda ormai da diversi decenni. Le proteste delle ultime settimane e il pericolo di instabilità in cui il paese può ricadere rischiano di mettere in discussione tutti i risultati così faticosamente raggiunti dalla diplomazia europea. La nostra principale preoccupazione non può che essere quella della salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini coinvolti nelle agitazioni. C'è tuttavia il pericolo che le proteste forniscano ai falchi del regime un alibi per abbandonare l'accordo e riprendere il programma atomico, infliggendo un colpo mortale a un processo di distensione in atto.

Mantenere la pace nella regione deve essere la nostra priorità ne va della sicurezza della stessa Europa.